Aici ne confruntăm cu două probleme pe de o parte, legislațiile naționale din statele membre cu privire la protecția drepturilor de proprietate diferă încă foarte mult și avem de lucrat pentru armonizarea acestei legislații pe de altă parte, nu putem să nu observăm cum, pe piețele din Europa, se află multe produse contrafăcute, piratate, importate și aici, evident, autoritățile vamale din statele membre trebuie să stopeze acest fenomen. Sunt de acord cu măsurile propuse și subliniez necesitatea ca vinovații, cei care importă asemenea produse contrafăcute și piratate, să suporte toate cheltuielile făcute cu identificarea acestor produse, cu păstrarea lor și cu